Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei tornare sulla proposta che il Parlamento fa di utilizzare la formula dello statuto di associazione per definire le relazioni con il Regno Unito. L'esperienza della Commissione con la Svizzera ci dice che la molteplicità degli accordi bilaterali è francamente impossibile e difficilissima da gestire. Quindi credo che questa sarebbe una buona proposta. Mi interesserebbe capire quindi dal nostro negoziatore Michel Barnier come la vede, se secondo lui è possibile e in quale contesto, con che dimensioni, in che modalità pensa che potrebbe applicarsi, in particolare ad esempio rispetto all'ipotesi di una commissione bilaterale che gestisca poi tutta la questione della governance e degli accordi fatti. In secondo luogo, vorrei anche chiedergli a che punto sono le negoziazioni sullo status dei cittadini europei e britannici dopo l'uscita del Regno Unito. Noi finora ci siamo occupati soprattutto di quelli che sono oggi là, ma cosa succederà successivamente?